frú forseti undanfarin ár verða seint sveipuð dýrðarljóma í sögubókunum haustið tvö þúsund og átta upplifði íslenska þjóðin eitthvert mesta efnahagsáfall seinni tíma í framhaldinu hrökkluðust stjórnvöld frá völdum að kröfu fólksins sem stóð sólarhringum saman á frosnum austurvelli

áherslumunurinn kristallast helst í muninn á vinstri og hægri það var ekki erfitt að ímynda sér ríkisstjórn sem hefur tekist á við gríðarlegan halla ríkissjóðs með því til dæmis að selja auðlindir landsins á brunaútsölu einkavæða velferðarkerfið hækka skatta á alla nema mögulega stóreigna og hátekjufólk sú stjórn sem nú situr valdi aðra leið hún stóð vörð um velferðarkerfið og hefur engar auðlindir látið af hendi við höfum forðast að ganga á samfélagslega höfuðstólinn sem komandi kynslóðir eiga að geta gengi að sú stjórn sem nú situr valdi líka að breyta skattkerfinu á þann hátt að þeir tekjulægstu kæmu best út úr breytingunum hér hefur skattkerfið verið notað sem tæki til að auka jöfnuð við megum ekki gera lítið úr því hversu erfiður niðurskurðurinn hefur verið og hversu illa kaupmáttarskerðingin kemur við heimilin í landinu efnahagshrunið á íslandi hefur áhrif á hverjum degi á hvert einasta heimili í landinu það breytist ekki virðulegur forseti þótt morgunblaðið setji hrunið í gæsalappir við megum ekki heldur gleyma því hvernig ástandið hefði getað verið ef önnur öfl hefðu hér ráðið för frú forseti mikill árangur hefur þegar náðst við endurreisn samfélagsins um það er tæpast deilt en framundan er eitt allra mikilvægasta verkefni núverandi ríkisstjórnar

frú að því sem hér er efla möguleika til nýsköpunar og vaxtar og skapa skilyrði til þróunar í þágu sjálfbærni og græns hagkerfis atvinnuvegirnir fái nú loksins að njóta jafnræðis í stjórnarráðinu hinar hefðbundnu greinar sjávarútvegur og landbúnaður og auðvitað iðnaður í stóru og smáu halda sínum sessi en jafnhliða þeim verður nú nýsköpun ferðaþjónusta og aðrar vaxtargreinar með sterkari stöðu en áður hefur verið það er bæði mikilvægt og jákvætt að stjórnarráðið endurspegli breyttar áherslur í atvinnulífi þjóðarinnar og aðra sé unnt að beina sjónum sérstaklega vaxtargreinum og þeim áherslum sem haldast í hendur við heilbrigðan hagvöxt og sjálfbæra þróun áherslur þar sem grænt hagkerfi verður í öndvegi og við drögum markvisst úr víxlspori íslands samhliða þessum breytingum verður betur búið um umhverfismálin í stjórnarráðinu og sjónum þar með beint að mikilvægi þess að allur vöxtur í hagkerfinu ný störf og aukið umfang byggi á forsendum framtíðar að allar ákvarðanir séu teknar af fullri ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum og auðlindum sem við höfum að láni frá börnunum okkar á þær auðlindir má ekki ganga og þar þarf að stíga varlega til jarðar í hverju skrefi samsetning vinnumarkaðarins gerir sífellt meiri menntunarkröfur og þar er líka eitt okkar brýnasta verkefni sífellt kemur í ljós að gríðarlegir möguleikar liggja í skapandi greinum listum menningu kvikmyndagerð bókmenntum nýsköpun og hvers konar sprotastarfsemi atvinnulíf af því tagi er meira í sátt við náttúru og umhverfi en hefðbundin áhersla á stóriðju og risaframkvæmdir sá söngur sem viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hefur viðhaft undanfarin missiri er verulegt umhugsunarefni en hann snýst í raun um að tala niður áherslur stjórnvalda allt sem gert er en þar hjá stjórnvöldum eru í öndvegi áherslur félagslegs jöfnunar og áherslur velferðar þessi hagsmunaöfl hafa alltaf tekið sér stöðu með forréttindastéttum í landinu og auðmönnum þessa lands og pólitískur armur þeirra hér í þinginu er sjálfstæðisflokkurinn sá flokkur sem mesta ábyrgð ber á því risavaxna verkefni sem þessi ríkisstjórn og öll alþýða manna atvinnulífið og sveitarfélögin hafa verið að glíma við allt frá hruni efnahagshruninu sem hér varð í kjölfarið á óvenju grímulausri hægristefnu stjórnvalda um árabil stefnu sem snerist um að draga úr eftirliti einkavæða ýta undir misskiptingu og láta markaðinn og peningahyggjuna ráða för í einu og öllu þessi sjálfstæðisflokkur hefur ekki einu sinni beðist afsökunar ekki á neinu hann heldur sínu striki og leyfir sér jafnvel mér liggur við að segja vogar sér að halda því fram að honum sé treystandi fyrir efnahagsstjórn landsins flokkurinn hefur ekki gengið í gegnum neina endurskoðun heldur teflir fram blygðunarlausri sjálfsupphafningu í anda fyrri foringja þar sem engra spurninga er spurt þar sem valdinu er eitt í þágu þeirra ríku og sérhagsmunanna alltaf frú forseti framundan eru betri tímar tímar þar sem ríkisstjórnin og þingið tekst á við krefjandi verkefni í þágu framtíðar stjórnarskrárendurskoðun endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins rammaáætlun og önnur þjóðþrifamál við búum í landi þar sem tækifærin eru mikil gríðarlegar auðlindir mikill sköpunarkraftur aukin áhersla á menntun og menningu sköttum er beitt til jöfnunar en líka til að jafna kjör og auka á umhverfis og náttúruvernd ríkisstjórn íslands leggur áherslu á að þessi sjónarmið jöfnuður og umhverfissjónarmið og kvenfrelsis og þau